Monsieur le Président, merci d'avoir su, avec célérité, organiser la réunion d'aujourd'hui. La Commission voulait, en effet, présenter ses propositions d'abord au Parlement puis à la presse et pas l'inverse.

Mesdames et Messieurs les députés, Madame la présidente du Conseil des ministres, la Commission vient d'adopter ce matin les propositions qu'elle a formulées pour ce qui est du prochain cadre financier pluriannuel.

C'est ce débat que nous avons lancé l'année dernière avec le livre blanc sur l'avenir de l'Europe et une série de documents de réflexion, y compris sur l'avenir des finances de l'Union. C'est un débat auquel ce Parlement a pleinement participé et je me félicite de notre étroite coopération sur un sujet aussi crucial.

À Bratislava, puis à Rome, nous avons fait à vingt sept le choix de maîtriser ces évolutions, de nous en saisir et de profiter des nouvelles chances, tant elles sont porteuses.

Pour répondre aux défis actuels et futurs, les politiques et les programmes de l'Union doivent être dotés de moyens budgétaires suffisants. Le niveau du budget n'est pas une question neutre, il est directement lié à notre ambition.

Nous avons procédé à un examen rigoureux de toutes les politiques et proposons un budget ambitieux mais équilibré, juste pour tous.

Si nous n'avions pas fait cet examen rigoureux de toutes les politiques, si nous avions simplement répondu aux nombreuses demandes, si nous avions simplement additionné les besoins pour de nouvelles politiques aux politiques actuelles inchangées, en maintenant des rabais, d'autres arrangements spécifiques pour certains États membres, si nous avions maintenu en l'état le Fonds européen de développement, si nous n'avions pas tenu compte des 15 milliards résultant du départ du Royaume Uni, nous serions arrivés à une proposition proche de 2 du produit intérieur brut. Cette proposition aurait été immédiatement rejetée par tous les États membres et par une bonne partie

Nous voulions présenter une proposition qui soit prise au sérieux et qui puisse constituer une base pour les négociations futures.

C'est un budget qui, pour mieux répondre aux défis qui dessineront notre avenir, établit une intersection vertueuse entre des politiques existantes modernisées comme la politique de cohésion et la politique agricole commune qui demeurent importantes et les nouvelles priorités, qu'il s'agisse de la protection de nos frontières, de l'économie numérique, de la recherche, de l'innovation ou de la défense européenne.

C'est un budget qui innove dans la nouvelle flexibilité qu'il offre pour nous permettre de mettre en œuvre nos priorités et de répondre à des situations imprévues. C'est un budget qui innove aussi avec la mise en place d'instruments budgétaires dédiés à notre Union économique et monétaire. La convergence économique et la convergence sociale sont des objectifs centraux de la politique de cohésion européenne, renforcée récemment par notre plan d'investissement et que nous proposons de poursuivre et de consolider davantage sous le nom d'Invest European Union. Nous présentons aussi deux nouveaux instruments qui allient solidarité et responsabilité.

Nous proposons également le renforcement du lien entre le budget européen et le respect de l'état de droit. Le respect de l'état de droit est un préalable indispensable à la bonne gestion financière et à la mise en œuvre effective du budget. C'est pourquoi nous proposons un nouveau mécanisme permettant de protéger le budget des risques financiers liés à des déficiences généralisées sur l'état de droit. Ce mécanisme est d'application générale, il ne vise pas a priori des États membres particuliers, mais c'est un aspect important de la nouvelle architecture budgétaire de l'Europe. Enfin, Monsieur le Président, nous proposons un budget qui innove en accordant une importance égale tant aux conséquences budgétaires de nos choix politiques qu'aux sources de financement du budget communautaire.

La Commission propose, à une demande d'ailleurs constante de votre Parlement, d'introduire de nouvelles ressources propres directement liées aux politiques européennes. Les débats sur nos propositions ne font que commencer.

La conclusion avant l'élection parlementaire européenne est dans l'intérêt de tous parce que, dès le premier jour, la continuité de nos financements doit être assurée. Notre avenir ne peut pas attendre.

généreusement accordée par le président des États Unis.

Elles n'ont pas lieu d'être entre alliés et nous demandons dès lors leur retrait pur et simple.